Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, volevo richiamare la sua attenzione su quello che mi pare il tema principale che sta davanti a noi. Come Lei ben sa, ormai l'obiettivo dell'unione bancaria è stato accettato, le difficoltà sono state rilevanti, ma a questo punto di ordine puramente politico e culturale siamo arrivati. Adesso siamo finalmente al varo delle vigilanza unica e il percorso è stato ancora più difficile Lei lo sa, perché ne è stato protagonista ed ha svolto un ruolo positivo molto importante. Dobbiamo arrivare altrettanto rapidamente, anzi più rapidamente di quanto non sia stato in precedenza, al tema della regolamentazione bancaria. Ci sono cose che devono essere fatte, s'è detto la garanzia dei depositi, si è aggiunto il fondo di garanzia per le ristrutturazioni, io credo che per arrivare davvero all'unione sia indispensabile fare queste cose, però in fretta. Se dovesse intercorrere troppo tempo, lo strumento della sola vigilanza verrebbe vissuto come strumento punitivo non in grado di stimolare un comportamento virtuoso da parte delle banche.